Ik kijk uit naar een rationeel en moreel Europees beleid versus de Islamitische Republiek Iran in geopolitiek opzicht, economisch opzicht en in moreel opzicht.

Dat is vanaf het begin al zo geweest, vanaf het begin van de nucleaire deal met de onderhandelingen door Zarif nota bene.